Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir sollten uns zumindest mit dieser Situation dann noch einmal beschäftigen, wenn da über etwas abgestimmt werden soll, was weit über ein halbes Jahr zurück liegt.